um klukkan hálftvö í dag að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrár um álversuppbyggingu á bakka við húsavík málshefjandi er háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson hæstvirtur iðnaðarráðherra katrín júlíusdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og

þinghaldið í dag vill forseti taka fram að ráðgert er að hafa atkvæðagreiðslu um annað dagskrármálið nauðungarsölu að loknu hádegishléi klukkan hálftvö á undan utandagskrárumræðu um álversuppbyggingu á bakka við húsavík